Signor Presidente, onorevole colleghi, anche io plaudo a questo fondo, credo che si tratti di una pagina positiva per l'Europa che mostra un volto solidale, una volta tanto ben venga! Noi ci troviamo nel mezzo di una crisi, la più terribile che il continente abbia attraversato, e i dati vengono continuamente aggiornati le persone in grave indigenza aumentano di giorno in giorno e i dati fanno davvero impressione, perché se nel 2010 era pari all'8,7 la percentuale di persone che non erano in grado, in Europa signori, di mangiare proteine nobili almeno una volta ogni due giorni, gli ultimi dati ci dicono che questi numeri stanno crescendo in modo impressionante così i 4 milioni di senzatetto non sono più 4 milioni ma sono molti di più! Pensiamo alle decine di milioni di bambini, che sono i più esposti e che avranno segni permanenti nel resto della loro vita.